Señor presidente, lo primero es felicitar a la ponente por su trabajo. Creo que hemos conseguido un texto algo mejorado disminuyendo la carga burocrática, sobre todo en los llamados acuerdos privados, mediante la introducción de un también se ha cambiado el procedimiento para otorgar las licencias, al permitir a los Estados miembros controlar mejor el proceso. Lógicamente, también existen puntos con los que no estoy plenamente de acuerdo, entre ellos, el referente al registro de autorizaciones de pesca de la Unión El texto aprobado en la Comisión de Pesca me parece excesivo exige la publicación de datos que pueden llegar a atentar contra la privacidad de las empresas y hacerles desvelar sus estrategias empresariales. Su propuesta original, señor comisario, me parece mucho más equilibrada. Mi grupo político apoya la transparencia, pero este Reglamento tampoco me parece el idóneo para regular un asunto que tiene un carácter horizontal. Quiero detenerme en la llamada doble sanción, la del artículo 5, apartado 1, que entiendo que penaliza sin licencia a los barcos que hubieran sido sancionados un año antes de la petición de autorización. Conseguimos eliminar esta disposición en la Comisión de Pesca, pero ahora —como ustedes ven— se vuelve a traer al Pleno con una enmienda. Esta norma, que puede resultar contraproducente, perjudicaría seriamente a la flota exterior de la Unión. Por sus características especiales, en muchos casos estos barcos no pueden reconvertirse y pescar en aguas de la Unión. La paralización de un año implicaría pérdidas económicas inasumibles. No es coherente tampoco con el Reglamento de base, que dice que la Unión Europea debe contribuir a actividades pesqueras sostenibles, económicamente viables y que generen empleo. Y, además, este requisito no se aplica a la flota que faena en aguas de la Unión, creando así una situación de discriminación. Por todo ello, yo pido el apoyo a la enmienda 30, que es la posición que se aprobó en la Comisión de Pesca. Señor comisario, la legislación en materia pesquera debe tener en cuenta también su dimensión económica y social. No podemos hacer imposible la pesca de la flota pesquera europea en aguas de terceros países. Perjudicaremos al empleo, perjudicaremos a nuestras empresas y favoreceremos a las flotas de terceros países, que están mucho menos controladas y que pescan de forma no sostenible